Voorzitter, ook ik wil het even hebben over de beslissing van het Hooggerechtshof in Turkije van afgelopen vrijdag om de DTP te verbieden, waardoor niet minder dan 22 parlementsleden ofwel uit het Parlement worden gezet ofwel hun politieke rechten voor vijf jaar kwijt zijn

Het is al de vierde keer dat een Koerdische partij verboden wordt en telkens opnieuw proberen Koerden onder een andere naam op te komen voor de rechten van hun volk en telkens opnieuw worden ze neergeslagen, omdat ze zogenaamd ideeën verkondigen die ingaan tegen de eenheid van de Turkse staat. Nochtans behoort het tot de essentie van de democratie dat mensen zich kunnen verenigen en dat mensen hun mening mogen verkondigen.